Criza gazelor din această iarnă, într o perioadă cu temperaturi foarte scăzute, a arătat, din nou, dependența statelor membre și a Uniunii Europene de furnizorii tradiționali de gaz.

Sper ca această criză a gazelor să ne determine să fim uniți și în construcția unei politici energetice comune. Dezvoltarea proiectului Nabucco și construcția unui terminal GPL la Constanța, important port la Marea Neagră, precum și interconectarea infrastructurilor naționale pentru energie electrică, pot contribui atât la creșterea siguranței aprovizionării cu energie, cât și la dezvoltarea capacității Uniunii de a fi solidari cu statele membre aflate în situație de criză energetică. Solicit Comisiei și statelor membre să investească în modernizarea rețelei energetice europene și în creșterea eficienței energetice și în producția de energie din surse regenerabile. Solicit Comisiei și statelor membre să asigure finanțarea măsurilor de reducere a poluării generate de instalațiile bazate pe cărbune. Criza economică obligă statele membre să și definească mai atent prioritățile și direcțiile strategice de dezvoltare. În domeniul eficienței energetice, Uniunea poate avea rezultate rapide și la un cost acceptabil în lupta împotriva schimbărilor climatice. Creșterea performanței energetice a clădirilor existente și promovarea clădirilor pasive, precum și utilizarea comunicațiilor și tehnologiei informației pentru reducerea consumului de energie și creșterea eficienței energetice prin implementarea, pe scară largă, a contoarelor inteligente și a sistemelor automate sunt direcții strategice de dezvoltare în care Europa trebuie să investească. Solicit Comisiei și statelor membre să asigure finanțarea măsurilor de reducere a poluării generate de instalațiile bazate pe cărbune. Criza economică obligă statele membre să și definească mai atent prioritățile și direcțiile strategice de dezvoltare.